Madame la Présidente, Monsieur le Vice président, je m'interroge la Commission européenne veut elle être le fossoyeur du projet européen?

Alors que Monsanto et Bayer viennent d'être condamnés en appel par la justice américaine ce matin, alors que 1,3 million de citoyens européens ont signé l'initiative Stop glyphosate, alors que ce Parlement a mis en place une commission d'enquête sur les procédures d'autorisation des pesticides en Europe suite aux Monsanto Papers et au renouvellement pour le moins controversé du glyphosate, que faites vous pour protéger la santé des 500 millions de citoyens européens? Vous vous opposez à l'interdiction décrétée par la région de Bruxelles Capitale d'utiliser des produits à base de glyphosate au mépris des principes de précaution.